U tom kontekstu želim jasno naglasiti da nam je potrebna kompletna sinergija zemalja članica, jedinica lokalne i regionalne samouprave, svih europskih institucija, uključujući i Europsku investicijsku banku, druge financijske institucije, a ono što posebno želim naglasiti i velika očekivanja koja gospodarstvo i države članice imaju od Junckerovog budućeg fonda. Svi ti elementi moraju biti zajedno, moraju dati sinergiju kako bismo došli do gospodarskog rasta i kako bi zaista ovaj mali oporavak koji se ponegdje osjeća, a ponegdje ipak ne, ipak